Hvala lepa, spoštovana predsedujoča, kolegice in kolegi. En lep dober dan še z moje strani. jaz sem do pričujočega dokumenta precej kritičen. Mu bom vseeno zaželel srečno pot, a bom izpostavil nekaj, nekaj točk, za katere verjamem, da imajo še nekaj prostora za izboljšavo. Oziroma bi si želel, da jih redno in vestno naslavljamo, predvsem v luči v luči socialne- ga zemljevida v Sloveniji. zdaj načelno in to v Levici skoz in skozi poudarjamo, ta rebalans preveč namenja oboroževanju, premalo kulturi, znanosti in razvoju, čeprav dobra novica pa vseeno je proračun za kulturo, se je dvignil za približno trideset milijonov. A na področju kulture obstajajo resni, ostajajo resni problemi. Eden, recimo. Največji delež proračuna Ministrstva za kulturo je namenjen osrednjeslovenski regiji. Kar pomeni, geografsko razslojevanje vedno vodi tudi v razredno razslojevanje. Če, in tukaj kultura ni osamljen, ni osamljen teren. Če namenimo več sredstev Ljubljani in okolici, namenimo več sredstev ljubljanskim kulturnikom. In pozabimo na trboveljskega, na murskosoboškega, mariborskega koroškega, hvala kolegi, primorskega, dolenjskega in tako naprej. In stremimo k temu, da so kulturniki med sabo razslojeni na tiste, ki jim gre bolje, ker jih država obravnava bolje, ker jih ta rebalans proračuna obravnava bolje, postavlja višje na lestvico prioritet, in na tiste, ki zaradi svoje geografske odmaknjenosti iz teh nekih privilegijev izpadejo, kar je seveda iz gledišča tako kulture kot socialne države, nedopustno . Druga stvar. Drugi problem. Največji delež proračuna Ministrstva za kulturo prejmejo javni zavodi. Šestdeset odstotkov. Pa vemo, da v Sloveniji glavnino kulturne produkcije ne ustvarjajo samo javni zavodi, ampak nevladne organizacije in, zelo pomembno, ljubiteljska kultura, ki je, še posebej močna na podeželju. Mi vemo, da je ljubiteljska kultura na podeželju tista, ki tvori celo lokalno skupnost. Ni samo kultura par navdušencev, ki pridejo skupaj in se grejo nekaj glasbenikov, ne umetnosti uprizoritve, ne kakršnekoli. Ljubiteljska kultura tvori lokalno skupnost. Je povod za to, da se odpirajo vprašanja o infrastrukturi, o gospodarstvu, turizmu, in tako naprej. In zopet gre za razslojevanje. Bodisi geografsko ali v tem konkretnem primeru torej proračuna, ki je namenjen javnim zavodom, vizavi ljubiteljski kulturi in nevladnim organizacijam. tudi za razredno razslojevanje med kulturniki, kjer imamo na eni strani direktorje javnih zavodov, ki si izplačujejo bajne vsote, in na drugi strani nevladne kulturnike, ki životarijo in se trudijo preživeti iz dneva, iz dneva v dan. Alarmantno stanje na področju samozaposlenih v kulturi, mislim, da je ena stvar, ki ki je ne rabimo posebej posebej poudarjati, ampak v celotnem parlamentarnem procesu zadnje pol leta se aktivno pogovarjamo o najbolj bazičnih, bazičnih elementih socialne države. In to je bolniška, recimo za za samozaposlene v kulturi , ki jih ni malo. In nenazadnje ena ena problematika, ki smo jo večkrat že v Levici omenili, tudi v kontekstu rebalansa proračuna, je ena stvar, ki najbolj plastično oriše situacijo v slovenski kulturi. In to je slovenski film. Slovenski film je najbolj podhranjena kulturna panoga, ki živi, ustvarja, dela, ljudje se zbirajo, sodelujejo v kreativnih procesih zastonj. Več ali manj. Če pogledamo njihove ustvarjalne kolege v Nemčiji, budžeti za njihove filme so so, ki so nujno potrebni za produkcijo. Naši filmarji operirajo z desetimi odstotki proračuna, filmskih proračunov, ki je namenjen, s katerimi opravljajo kolegi v Nemčiji. Ker je seveda nedopustno. Filme pa vseeno delajo. Vseeno so ustvarjalni. Pa tukaj ne gre samo za sredstva, za produkcijo, produkcijo filmov, ki jih je premalo in ki jih je ne glede na sklep Odbora za kulturo, se opravičujem, na filmu podarimo več, ta rebalans proračuna zignoriral oziroma ubral neko približno, približno vsoto osemsto, osemsto tisoč evrov, čeprav je bil dogovor enajst milijonov postopno. Gre za preživetje kulturnih delavcev. Zanimivo je ta praksa v kulturni, v kulturni srenji, ne. Mi smo navajeni operirati s plačami in govorimo, okej, kako dvigniti plače. Govorimo, kako dvigniti minimalno plačo. Govorimo o tem, kako prekarnim delavcem zagotoviti čim boljše delovne pogoje. Ampak v slovenskem filmu, ki je, še enkrat poudarjam, najbolj plastičen primer tega, kar se dogaja v kulturi, operiramo še s hujšim ekstremom. Na slovenski filmski sceni so ljudje, ki jemljejo kredite za to, da lahko peljejo svoje filmske projekte. Filmske projekte, ki so jih realizirali pred leti, pa za njih plačujejo kredite še danes. Ne govorimo o plači, ne govorimo o honorarju, govorimo o tem, da so oni že svoj kapital, če mu lahko tako rečemo, investirali v to, da lahko sploh delajo to, kar delajo, da so sploh lahko kulturniki. Zato vladno koalicijo pozivam, da v tej smeri dela naprej in da se drži obljub, ker dogovor in soglasen sklep parlamentarnega odbora ni priporočilo. Je sklep. In ko sklenemo, da je slovenskemu filmu treba podariti ne štiri cela pet milijona evrov, kolikor je imel letnega proračuna doslej, enajst milijonov, in to naredimo u v konsenzu z vsemi kulturnimi delavci. To mislimo resno. Hvala lepa.